Hvala lepa, gospod predsedujoči. Zdaj, kar se tiče vašega vprašanja, bom najprej rekel, da mi je žal. Žal mi je, da sem imel prav, in sicer leta dva tisoč štirinajst, tisti zakon, ki smo ga z veliko muko spravljali skozi, pa je tudi zakonodajno-pravna služba tega državnega zbora imela ogromno pripomb, ampak je na koncu nekako le šel skozi, seveda nikoli ni zaživel, tudi s popravki, ki so se zgodili v letu dva tisoč petnajst, na žalost. Govorim pa "na žalost" temu državnemu zboru zaradi tega, zato ker seveda zakon ima plemenit namen. O tem, da je namen pravi, ni nobenega dvoma, ampak, na žalost zakon tudi po popravkih iz leta dva tisoč petnajst ni zaživel. Tisto, kar omenjate, da je bilo na koncu prejšnjega mandata, seveda nikoli ni bilo prepeljano v fazo veljavnosti zakona, zaradi tega ta zakon tudi nikoli zares ni začel veljati. In temu so seveda sledila dejanja, kajti Kapitalska družba ne more drugače, kot pa da deluje po Ker ta sklad o premostitvenem zavarovanju športnikov. tridesetega šestega letošnjega leta ni imel vpisanega nobenega člana in tu odgovarjam na vaše vprašanje, niti ni imel nobenih sredstev, tak je moj podatek, je Kapitalska družba tretjega julija sporočila registru, da bo seveda začela z likvidacijo tega sklada. Ko sem jaz nastopil mandat, so se pri meni najavili, predsednik uprave Kapitalske družbe, v katerem me je pač sam obvestil, da se bo oziroma da se je zgodila oziroma da potekajo postopki za likvidacijo, za likvidacijo tega sklada. Kot rečeno, na žalost, na žalost ni zaživel. Pustimo, a je to iz, nekih čisto zakonskih razlogov, ali je pa to seveda zaradi tega, ker dejansko ni zanimanja ali pa naj ne bi bilo zanimanja, nekateri tudi govorijo, ni enakomerno za vse panoge zanimanja za tovrstni tip, prehodnega prehodnega zavarovanja, športnik, ampak kakorkoli. Zadeva, zadeva ni zaživela in, zaradi tega je tudi ta sklad, šel, v likvidacijo. Tako da. Hvala.